határozati javaslat egy nagyon érdekes dokumentum, hiszen sokkal őszintébbnek és éppen ezért borúlátóbbnak tűnik, mint sok korábbi hasonló dokumentumunk. De mégsem annyira borúlátó, mint az Amerikai Egyesült Államok egykori főtárgyalója, Susan Swab, aki nemrégiben egy nemzetközi folyóiratban cikket tett közzé azzal a címmel, miszerint a dohai forduló halott. Az egykori főtárgyaló úgy véli, hogy a dohai forduló halott, mert az elmúlt tíz évben a világ nagyon sokat változott, és ezeket a változásokat a WTO nem volt képes követni. Nem volt képes követni azokat a változásokat, amelyek például Kína és Brazília felemelkedéséhez kapcsolódnak. A szerző szerint Kínának és Brazíliának és mindazoknak, akik sokat profitáltak már eddig is a WTO ból, sokkal több áldozatot kellene vállalniuk a legkevésbé fejlett országok megsegítése érdekében. Nem vette figyelembe a WTO az elmúlt tíz évben a klímapolitikában bekövetkezett változásokat sem. Nagyon nehezen elképzelhető bármilyen új kereskedelmi szabályrendszer, amelyik nem foglalkozik a klímavédelem kérdéseivel. És miközben a világban egyre szűkösebbé válnak a nyersanyagok, aközben a WTO nem képes hatékonyan föllépni azokkal szemben, akik a nyersanyagpiacokhoz való hozzáférést exportkorlátozásokkal szűkítik. És még egy fontos kérdés, amiről már többen beszéltek ma az élelmiszerbiztonság kérdése is egyre fontosabb a világban, hiszen nő az éhezők száma.

Lehetséges, hogy a dohai fordulót nem sikerül lezárni, de ez nem jelenti a WTO végét. Ez nem jelenti azt, hogy megszűnik a WTO. A WTO ma is hatályos szabályrendszerei tovább fognak működni. Ezeket a szabályokat kell sokkal következetesebben betartani, hiszen nagyon sokan, akik egyébkén profitáltak a WTO ból általában, maguk voltak a legnagyobb szabálysértői a WTO nak.

Nem fogadható el, hogy egyesek, például a ritkaföldfémekhez való hozzáférést korlátozzák.